Señora Presidenta, Comisaria, nadie puede negar que el Acuerdo de Asociación Unión Europea Mercosur es una asignatura pendiente. Por primera vez desde que se iniciaron las conversaciones en el año 2000, las circunstancias han cambiado y hoy existe voluntad política para celebrarlo. Mercosur está listo para presentar su oferta y, a pesar de las dificultades que entraña este Acuerdo, la Unión Europea debe aprovechar este momento mostrando su voluntad decidida y sin fisuras de avanzar en estas negociaciones. El objetivo es conseguir un acuerdo equilibrado, ambicioso y comprehensivo, que sin duda generará importantes beneficios de todo tipo para ambas regiones, para sus ciudadanos y para sus pequeñas y medianas empresas. En un momento de crisis la Unión Europea necesita encontrar nuevos recursos para generar crecimiento, para generar puestos de trabajo para sus ciudadanos. La Unión Europea no puede dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo con su sexto socio comercial y con una de las regiones que presentan mayor potencial de crecimiento del mundo. Esperemos que las negociaciones que se inician pasado mañana lleguen a buen puerto y podamos, por fin, celebrar un acuerdo histórico que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de ambas partes.